Nařízení má umožnit a usnadnit občanům nákup zboží na dálku a využívání služeb na celém území Evropské unie. Navrhuje se jasný zákaz zeměpisného blokování a upřesňuje se, za jakých podmínek může dojít k přesměrování, a také to, co nelze považovat za diskriminační.

Vyloučeny jsou tedy elektronicky dodávané služby, které jsou chráněny copyrightem. Já s tímto omezením souhlasím. Podmínky by bylo totiž potřeba nastavit tak, aby k rozšíření přístupu k audiovizuálním dílům nedošlo na úkor autorských práv.